L'Europe change et son avenir se construit chaque jour, dans notre travail et sur des priorités l'Europe sociale et juste, avec la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, qui n'a d'ailleurs pas attendu le volontarisme récent de la France pour que des députés européens se saisissent du dossier

la politique commerciale au service du juste échange et de la protection de nos intérêts économiques et de nos emplois. Les responsables européens doivent avoir le courage de la fermeté et surtout la volonté de l'unité. Fermeté avec la Turquie, par exemple, qui doit enfin comprendre qu'aucune adhésion à notre Union n'est envisageable.

Poutine que l'Europe est de retour pour construire un bloc protecteur de ses citoyens et fort sur la scène internationale.